Signora Presidente, onorevoli colleghi, il divieto di importazione imposto dalla Russia ha privato i produttori ortofrutticoli europei di uno dei principali mercati di esportazione e la sua proroga al 31 dicembre 2018 determinerà ulteriori danni. Da tre anni si registrano perdite significative per i produttori ortofrutticoli dell'Unione europea, non avendo essi mercati di sbocco alternativi comparabili a quello russo. Concordo nel ritenere che la Commissione debba promuovere studi sull'efficacia del riorientamento verso altri mercati e sull'evoluzione della produzione, della distribuzione e della domanda nel settore agricolo da quando è iniziato l'embargo, ma vanno soprattutto individuate con urgenza soluzioni che siano di concreto sostegno al settore, vanno individuate misure

Il settore ortofrutticolo va sostenuto aumentando le quantità ammissibili per il sussidio nell'ambito del nuovo regime di aiuti dell'Unione europea, va aumentato il livello dell'aiuto compensativo per il ritiro delle produzioni dal mercato, dando priorità a soluzioni alternative rispetto alla distribuzione gratuita e, soprattutto, sarebbe importante garantire che vengano accorciate le scadenze per i pagamenti agli agricoltori.